Zkrátka a dobře, všem kritikům, kteří si myslí, že není třeba nic dělat a nijak regulovat otázku užívání plastů, zvláště jednorázových plastů, vzkazuji, nechť si prostudují zprávy o stavu životního prostředí, o stavu zamoření světových oceánů a moří. My jako odpovědní politici jsme nuceni se pokusit dělat něco s množstvím, s produkcí jednorázových plastů, a to zvláště v případě, kdy určité typy plastů mohou být nahrazeny jinými materiály, které buď mají přírodní charakter nebo se mnohem lépe recyklují. Já jsem proto tuto zprávu podpořil, samozřejmě ona nevyřeší problém plastového odpadu, ale je to jasná první vlaštovka, udává směr, kterým bychom do budoucna měli jít. Evropská unie je založena na hodnotách, jednou z těch hodnot je i ochrana životního prostředí, a proto si myslím, že jsme toto povinni přijmout pro budoucí generace.